Das hat natürlich Konsequenzen für die Finanzen dieser Länder.

Meine zweite Frage Sie sprechen vom Bekämpfen der makroökonomischen Imbalancen Denken Sie daran, zu fordern, dass etwa starke Länder wie Deutschland ihre Nettoeinkünfte bei Arbeitnehmern steigern, und wenn ja, wie will dann die jeweilige Wirtschaft international noch konkurrenzfähig sein außerhalb der